Er ligt een goede resolutie voor. Allereerst is dit natuurlijk een zaak van intermenselijke betrokkenheid, dichtbij de burgers, dat hebben we ook altijd gezegd in het kader van onze verkiezingen, en van solidariteit. Nu zijn het de branden in Zuid Europa, maar wie weet, deze winter ook met betrekking tot overstromingen in heel andere delen van Europa. In de Commissie regionaal beleid hebben we meermalen gesproken over de verbeteringen van het Solidariteitsfonds. Wij willen helemaal niet om nieuwe instrumenten vragen, maar juist de bestaande instrumentaria verbeteren, efficiënter maken.

We hebben het hier Parlementsbreed neergelegd, we hebben precies aangegeven waar die verbeteringen in kunnen zitten, maar de Raad blokkeert dit. De Raad heeft er al twee jaar niets aan gedaan. Ik vraag u, zit daar nog beweging in? U heeft terecht met betrekking tot het pilotproject en de vliegtuigen die zijn ingezet, vorderingen kunnen melden, maar over het onderliggende dossier waar het Parlement zo nadrukkelijk om gevraagd heeft, horen we helemaal niks. Staat dat nog op de agenda? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat betreft de civil protection force op zichzelf is het prima dat Europa eigen instrumenten inzet, maar de brede basis ligt in de lidstaten zelf. De uitwisseling van deskundigheid, de inzet met name ook in de grote regio zelf, dient de basis te zijn.

Dat is niet iets van centrale sturing, dat moet decentraal in de lidstaten gebeuren.

Het kan een economisch plan zijn, zoals we net hoorden, maar wel een herstelplan dat breed wordt aangepakt en waar vooral de decentrale instrumenten centraal staan.